20. Nous nous sommes appliqués les uns avec les autres à mettre en œuvre toutes les recommandations du G 20 et nous avons presque terminé. Il s'agit d'une réforme dont nous avons besoin, par nous mêmes, et pour nous mêmes. Cela reste un sujet d'actualité même si le G 20 ne l'a pas demandé. Plusieurs pays, et non des moindres, Londres, Berlin, Paris, ont mis en œuvre, en ordre dispersé, des réformes nationales sur cette question, et d'autres places et d'autres États membres s'apprêtent à traiter ce point, même s'ils ont accepté de différer leur propre législation, en attendant une initiative européenne.

Plus récemment, les propositions de Paul Volcker et la clause de filialisation de certaines activités ont poursuivi ce travail aux États Unis.

Vous êtes parvenus à rassembler une large majorité en commission sur les lignes de ce rapport. Du coup, évidemment, il reflète une grande diversité d'opinions, qui n'est pas surprenante pour moi. Il s'agit, en effet, d'un sujet complexe, comme le sait bien votre rapporteure, Arlene McCarthy, avec qui j'en ai souvent parlé. Chaque fois que l'on envisage, d'ailleurs, des réformes de structure, il y a forcément des points de vue diversifiés. De cette diversité, je retiens quelques points saillants. Premièrement, sur les objectifs de cette réforme, vous exprimez clairement la nécessité de mettre fin à ce qu'on appelle le soutien implicite des États envers certaines des activités risquées des banques. Cette question du soutien implicite est d'ailleurs un point que nous mesurons tout particulièrement dans l'étude d'impact en cours. L'enjeu est que, désormais, les banques paient le juste prix pour les risques qu'elles prennent notamment le risque de marché et qu'ainsi, elles ne soient plus structurellement encouragées ou incitées à préférer les activités spéculatives au financement de l'économie réelle. Deuxièmement, pour quelles activités un soutien public peut il encore être envisagé? Le rapport examine cette question et en mentionne un certain nombre, mais vous avez la sagesse de laisser cette question ouverte parce qu'elle est aussi très complexe et nous ne pourrons y répondre qu'après avoir mené à bien notre évaluation interne.

Et vous avez vu la semaine dernière un accord du Conseil qui va permettre d'engager le trilogue sur la résolution. Nous sommes aussi bien avancés maintenant pour la mise en œuvre, en 2014, des règles de Bâle. Je suis convaincu, Mesdames et Messieurs les députés, que cette réforme structurelle sera complémentaire de toutes les autres. Elle vient compléter et renforcer certains de leurs objectifs.

C'est ce que nous sommes en train de faire. De ce point de vue là, votre rapport constitue je le répète un bon éclairage. Il évoque, à plusieurs reprises, la directive sur le redressement et la résolution bancaires. Les règles que nous allons adopter seront novatrices. Ce projet prévoit la possibilité d'imposer ex officio une séparation structurelle, au cas par cas, si l'autorité compétente le juge nécessaire pour assurer la résolvabilité de la banque en question, en d'autres termes, sa capacité à faire l'objet d'une résolution ordonnée. Mais ce projet, que nous sommes en train de discuter, ne permet pas de réforme horizontale dans ce domaine, alors même que c'est une des questions que nous devons examiner.

Au total, je crois que nous devons intervenir là où c'est nécessaire, au regard d'objectifs prudentiels et de gouvernance d'entreprise clairement définis. Je pense que c'est là une des clés d'une réforme structurelle réussie ne pas tout en attendre, définir soigneusement ses objectifs et adapter les mesures de mise en œuvre. Quatrièmement, s'agissant de la forme juridique que prendra cette initiative, le rapport évoque une directive, ce qui est cohérent avec le souhait que la proposition à venir s'en tienne à des principes à charge, ensuite, pour chaque État membre de mettre en pratique ces principes. Sur cette question, s'il faut, pour autant, entrer dans certains détails pour opérer les distinctions nécessaires, nous le ferons. Enfin, les réformes nationales en cours sont des points de départ je les ai citées tout à l'heure dans plusieurs pays dans un débat qui ne concernera finalement qu'un nombre limité parmi les plus grands groupes bancaires européens, quelques dizaines tout au plus. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, cette crise, qui n'est pas terminée, nous a appris que certains groupes étaient plus difficiles que d'autres à superviser ou à traiter en temps de grande difficulté, du seul fait de leur complexité et de leur organisation interne. En effet, ces groupes étaient structurellement incités je l'ai dit tout à l'heure à préférer les activités de marché dont les rendements potentiels, mais aussi les risques sont plus élevés et où les pertes sont absorbées par la banque de dépôt. Pour autant, cette crise nous a montré qu'aucun modèle diversifié ou non n'avait traversé la crise sans encombre. Au total, je suis convaincu que nous devons respecter, dans le cadre européen, la diversité qui fait la force et la solidité de notre secteur bancaire. Mais nous devons veiller aussi à ce que la structure des banques favorise le financement de l'économie, des territoires, des entreprises, des PME, plutôt que la spéculation. Nous devons veiller aussi à ce que les activités les plus risquées ne puissent plus mettre en danger les groupes bancaires tout entiers. Enfin, je serai attentif à ce que les banques européennes restent compétitives et ne soient pas pénalisées par rapport à leurs principales concurrentes au niveau mondial. L'Europe doit être exemplaire elle ne doit pas être naïve dans ce domaine comme dans les autres. Nous devrons donc trouver un point d'équilibre qui permette de préserver la compétitivité de nos banques, sans pour autant accepter que des activités à haut risque et à très faible utilité sociale viennent mettre en péril les activités qui, elles, sont nécessaires pour le financement de l'économie, des territoires et des petites ou moyennes entreprises. Voilà les grandes lignes de la réflexion qui anime la proposition législative à laquelle, avec mes équipes, je travaille ardemment.

Elles font un formidable travail je parle de la DG MARKT elles ont été mobilisées sur la supervision, sur la résolution elles le sont encore puisque la semaine prochaine, je présenterai, au nom de la Commission, le mécanisme européen de résolution.